Es decir, tenemos una base imponible cada vez más reducida. Nos preocupa que se quieran excluir por ejemplo los derivados de futuros, los derivados de tipos de interés. Después se está hablando también —no tenemos aún los tipos, pero se está hablando— de unos tipos extremadamente reducidos, con lo cual, si eso fuera así, evidentemente, los dos objetivos que creo que ese impuesto tiene, que son, evidentemente, recaudar y

Nos preocupa también el calendario porque teníamos unas negociaciones el 5 de diciembre que fueron pospuestas, y llevamos muchos atrasos ya en su aplicación, pero también que la Comisión y el Consejo insistan, aunque sea en una cooperación reforzada, en que este impuesto tenga realmente capacidad para ejercer su función.

Nos gustaría que tuviéramos un texto legislativo ya presentado el mes que viene, si puede ser en el Ecofin del 27 de enero eso sería muy positivo.